Doamnă președintă, doamnă comisar, stimați colegi, dați mi voie să fac o remarcă este un eșec această dezbatere, doamnă comisar, se vede din prezență. Suntem douăzeci de persoane aici liderii, cei mai critici la adresa României, lipsesc de aici, sunt lași.

Doamna comisar, sunteți de specialitate, știți bine că în materie de organizare judiciară și în domeniul justiției nu se poate amesteca nici guvernul din țara respectivă, dar nici oficialii europeni. Și vreau să vă spun că prin intervențiile oficialilor europeni de fapt ați afectat justiția în România. Cetățenii din România nu înțeleg de ce anumiți oficiali, anumiți europarlamentari se amestecă în procese în derulare.

Da, pentru că domnul Preda mai devreme spunea faceți și dumneavoastră campanie.

Să înțeleagă din ce ați prezentat dumneavoastră aici pentru că se înregistrează.

Guvernul României pe președinția rotativă are succes! Vă pare rău că are succes, că a încheiat atâtea dosare? Pentru ce faceți acest lucru? S a încheiat anul trecut cu o rezoluție, o rezoluție nedreaptă, și știți, doamnă comisar, că este un punct acolo pe care nu l ați pune la nicio altă țară. Învinovățiți România că a schimbat un șef de instituție. Păi șeful acela de instituție a făcut ravagii în justiție. Nu mai spun de protocoalele pe care le a admis spun de viețile oamenilor, de procese pierdute, mii de procese. Dumneavoastră chiar ați spus că trebuie reluate niște procese. Să lăsăm oamenii cu nedreptate sau să reluăm procesele?

România nu este Kövesi! România nu este o persoană!